También está en la tribuna de invitados Antonio Ledezma, que es el alcalde metropolitano de Caracas. Después de haber escuchado su intervención en representación de este Parlamento, creo que no le queda a esta Asamblea sino decidir celebrar hoy un debate sobre la situación política en Venezuela y votar una resolución.